Und die findet statt, auch wenn Politiker sich äußern, auf Plakaten kommt das vor, aber auch in rassistischer Sprache in Texten von Musikern zum Beispiel.

Einige Beispiele In Ungarn hat ein prominentes Mitglied von Jobbik eine Judenliste gefordert, mit dem Argument, Juden seien ein Sicherheitsrisiko.

Was Roma betrifft, hat in Deutschland vor kurzem ein CSU Politiker Roma als Sozialschmarotzer bezeichnet.

Mechanismen wie